Mélyen tisztelt Elnök Asszony, kedves Kollégák! Az Európai Tanács, illetve az Európai Parlament asztalunkon fekvő kompromisszumos javaslata, amelyik az Európai Unió jövő évi, azaz 2020 as költségvetésére vonatkozik, az Európai Néppárt magyar delegációjának véleménye szerint elfogadható, ezért

A kialakított kompromisszum pozitív elemeiről már képviselőtársaim részletesen szóltak. Engedjék meg, hogy egy olyan, az Európai Tanács, illetve a Parlament között létrejött megállapodáshoz kapcsolódó, közös nyilatkozatról tegyek említést, amelyik megnyugtató a kohéziós forrásokból fejlesztéseket végrehajtó európai régiók számára. A Tanács és a Parlament egy közös nyilatkozatban kötelezte el magát amellett, hogy ha a jövő évi költségvetésben biztosított források kevésnek bizonyulnak a 2020 as kohéziós kifizetésekre, akkor egy gyorsított eljárásban kíván pótköltségvetés keretében plusz forrásokat mozgósítani azért, hogy ne kerüljön sor arra, hogy a régiók által végrehajtott fejlesztések kapcsán benyújtott számlák ne legyenek kifizetve. Ezt a gyorsított eljárásban elfogadható pótköltségvetést, illetve az erre vonatkozó közös nyilatkozatot külön üdvözlöm.